Herr Präsident, verehrte Hohe Vertreterin! Auch von meiner Seite Glückwunsch zu dem Abkommen! Ich will aber auch ausdrücklich die EU Delegation in Havanna mit einbeziehen, die über Jahre eine vertrauensvolle Arbeit gemacht und mit dafür gesorgt hat, dass wir jetzt zu diesem Abkommen

Es geht jetzt um Dialog und Zusammenarbeit, die haben Priorität.

Unsere Position als EU muss klar sein Wir akzeptieren nicht, dass europäische Unternehmen bestraft werden. Deswegen Die Blockade muss weg, weil sie nicht den Menschen dient und weil sie die kubanische Gesellschaft nicht nach vorne bringt. Zu den Menschenrechten Wir haben hier genügend Organisationen, mit denen wir kooperieren können. Und als Letztes ich habe gemerkt, wenn man vom Papst spricht, bekommt man die Redezeit verlängert noch zur Rolle der katholischen Kirche Ich glaube, die spielt eine ganz entscheidende Rolle.